În stabilirea bugetului trebuie să se țină cont de prioritățile și strategiile pe termen lung. Astfel, obiectivele ce vizează creșterea economică, competitivitatea și ocuparea forței de muncă din statele membre trebuie consolidate. Susțin în mod special concentrarea unui nivel adecvat de resurse bugetare în sprijinul tinerilor și IMM urilor. Cele mai multe companii active de pe piața muncii intră în categoria IMM urilor, însă ele atrag doar un procent redus din investițiile totale. De aceea, sunt de părere că un sprijin sporit pentru întreprinderile mici și mijlocii ar putea contribui cu succes la depășirea crizei actuale. Subliniez faptul că responsabilitatea financiară este deosebit de importantă în acest moment de consolidare fiscală, iar bugetul Uniunii trebuie completat de politicile de redresare desfășurate de statele membre, pentru ca impactul asupra economiei să fie unul pozitiv.